Frau Lichtenberger sprach von einer Gummiwand.

Wir haben schon sehr oft hier diskutiert, um den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen.

Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man tatsächlich China ein bisschen beeindrucken kann.